Da je bilo deset dni nazaj eno leto, ko sem bila zadnjič v službi. moj dan je pa bil zelo pester. Ta prvo, ke sem prišla v služba, sem mogla napisati vsa nadomeščanja, ki jih je bilo čez glava preveč. Cele Aštiri formate, ke so bile učiteljice tako uboge pa bolne. Pol sem pa začela pripravljati za novo šolsko leto že marca, da smo sestavili skupaj, kaj bo kdo učil, kako bo kakšen razporejen, kaj bo delal, pol smo pa začeli sestavljati urnik. V penzion sem pa šla šele prvega oktobra. V služba od julija do konec septembra sem pa parkrat mogla iti, zato da sem njim pokazala, kako je treba kaj narediti. V penziji je pa zdaj super. Od jutra do večera pospravljam, perem pa kuham. Zdajle poleti pa zraven vsega še plevem. Ampak pletev se meni zdi lepa. Rada plevem, hkrati pa je tudi ta prava aerobna telovadba. Počepi, malo kakšna špaga, predkloni, seveda vsak dan pa moram tudi kakšna južina skuhati. Tista pa tudi rada kuham. Pa kruh pečem sama doma. Kdaj iz ta bele moke velikokrat pa ta črne, kdaj dam zraven še malo pire ali pa ržene moke. najmanj fajn se mi pa zdi čepine pomivati. Hvala bog, imam pomivalni stroj, da zmešam, zmečem tiste posode noter, najraje vidim, če jih mi hči. Pol zjutraj jih pa poberem pa zložim v omaro. Pol se pa dan spet ponovi pa spet isto. Malo sem pa še prevoznik, ke vozim mame pa ata po opravkih, pa okoli zdravniku, pa po trgovinah. V cajtu korone sem pa nama mogla vse štirinajst mesecev s trgovine znositi. Mama mi je napisala en listek pol sem pa skakala po štacuni, da sem ji nabrala vse, kar je rabila pa še malo pogledala za cena, da je bilo kaj znižanega pa v akciji pa. Kregala sem se, ker mi je zmeraj dala en tak majhen tošenček, pol leta je tisti majhen tošenček mi dajala. Pol se je pa vseeno odločila, da mi da normalna denarnica, da sem jaz lahko tisti denar pa kartice pa vse skupaj imela noter spravljeno. Jutri bom pa ratala še varuška. Mojih dveh vnukinj, ker živimo pod ista streha. Njuni mamici se izteče porodniška, pol bom pa jaz ta glavna pestrna. Ampak imam kar precej strahu, ke bo delala v domači delavnici, in bosta otroka samo tišala tja k njej. Pa nič jih ne bom smela kregati. Tega sploh ne vem, kako bom mogla, ko sem bila v šoli, zoprna učiteljica, sem otroke kar, okregala, da so me pol kaj ubogali. Ampak upam, da se bomo znale zrihtati pa zmeniti. kaj bomo počele? Malo bomo pofruštkale, malo bomo se peljale z vozičkom pa s koleščkom v Poljane na obisk k mami. Pa v trgovina bomo šle. Pol, ke bomo pa prišle domov, bom pa šla jaz kuhat, punce bosta pa šle z dedom, tam se bojo pa igrali. Tam imajo pa polno plišastih igrač pa taka velika postelja, da bojo gor imel igralnica. Zakaj sem se kregala na otroke v službi? Ne morem zdajle reči. Največkrat zato, ker so bile lenščine. Ke niso hoteli delati ne domačih nalog, tiste brihtne glave niso hotele niti v šoli delati, lahko bi imel dobre ocene, pa se njim ni ljubilo potruditi. In sem jih mogla kar malo okregati. Kakšen se je toliko dolgočasil pri tisti uri matematike, da je skoraj pod klop padel. Eden iz ta zadnje generacije se mi je cele ure po podplatih krempal, eden se mi je z magnetkom igral, no, in tiste magnetke sem mu celo vzela, ke je bil tako glasen in prav hudo se mi zdi, ke mu jih nisem niti vrnila. Tista korona lansko leto je svoje naredila in zdaj imam magnetke še zmeraj doma, ta starejša vnukinja, ke jo bom merkala, se pa zelo rada igra z njimi. Zmerom, ke jih pa vidim, se pa na tega brihtnega fantinovca, ki je premalo naredil zase v šoli, spomnim pa upam, da mu zdaj v srednji šoli bolje gre. Lansko leto so bili še do čuda zainteresirani za del, hvala bogu, smo imeli taka snov, ki ni toliko pomembna za naprej, tako da tisti, ke so korajžni bili pa vestni, so v srednji šoli imeli dosti osnovnega znanja in so lahko normalno začeli delati. Tisti, ki so pa še zmerom lenščino prodajali pa ki niso imeli podpore staršev, tistim je pa po moje šlo zelo težko v prvem letniku. Na splošno se mi pa zdi, da je zelo težko podajati snov na daljava, da se je težko učiti na daljava, otroci in učitelji tehnologija premalo poznajo. Tudi v razredu, če nečesa ne razumeš, lahko takoj vprašaš, pa ti učitelj dodatno razloži, na daljava tega ne more. Pa še problem je, ker delajo aktivi ure skupaj in različni učitelji podajajo snov učencem, ki jih prej niso učili. Otrok pa težko sprejema, razlago drugega učitelja, ki ga ni navajen. Obrajta samo svojega, ker samo njega zastopi. Jaz mislim, da bi šlo, saj se je treba pomatrati, tudi izobraževanja so bila. Največji problem pa je, zdaj ne bi mogla, ke mi je domači računalnik, se pokvaril, pokvarila se mi je ta prvo baterija, pol ventilator in sem bila en mesec zdajle čisto brez vsega odrezana od sveta. Ampak v tem cajtu sem prebrala tri knjige, ke jih prej v celem letu nisem. Kar pomeni, da je tudi dobro, če se ti včasih računalnik pokvari. meni se je zelo dobra zdela knjiga To noč sem jo videl. Ker je opisovala situacijo med vojno in takoj po njej. In v tej knjigi je tudi zelo resnično vse skupaj opisano in prikazano. Nastopajo različni družbeni sloji. In lepo je prikazano, vsi so se borili, vsi so bili nahujskani z, s strani vodij, vsi so trpeli, vsi so si želeli miru, ampak je moglo preteči precej let, da so do tega sploh prišli.